M. Cohn Bendit a raison de me féliciter d'être venu aujourd'hui. Certains de ceux qui m'entourent de loin m'ont dit que ce n'était pas prévu. La politesse que je dois avoir à l'égard du Parlement européen et le fait que certains ont essayé de me convaincre de ne pas venir expliquent pourquoi je suis présent ici!